Herr Präsident! Herr Kommissar Katainen, ich muss Ihnen ganz offen sagen Sie haben Recht, dass die Kommission, was die Transparenz von Treffen angeht, weiter ist als das, was wir hier im Parlament selbst praktizieren, weiter als was die Mitgliedstaaten praktizieren. Die Transparenz über die Treffen der Spitzenbeamten und auch Sie als Kommissare, das ist ein echter Schritt nach vorne, was Lobbytransparenz angeht. Das Ziel von Lobbytransparenz ist niemals Kontaktverbote zwischen Freunden darum geht es nicht. Aber das eigentliche Problem, über das wir hier sprechen, ist, wie so ein solcher Seitenwechsel von Herrn Barroso zu Goldman Sachs überhaupt möglich war. Sie haben leider die Gelegenheit verpasst, eine tiefe Reform der Seitenwechselregeln einzuleiten Sie haben nur ein bisschen an den Regeln die Schrauben angedreht. Was nach wie vor fehlt, ist ein unabhängiges Ethikkomitee, das über diese Fragen entscheidet und das nicht von der Kommission ernannt wird, sondern aus eigenständigen Persönlichkeiten besteht.